Az európai politikának egy olyan innovációs irányvonalat kell képviselnie, amely képes biztosítani az egész Európai Unió számára a hosszú távú és fenntartható energiaellátást. Az orosz gázválság, a fukushimai atomkatasztrófa, és fosszilis tüzelőanyagaink kimerülése arra késztet bennünket, hogy mihamarabbi választ találjunk a jövő energiájának kérdésére. A Bizottság által kidolgozott Intelligens energia Európa program mindenképpen egy ilyen irányvonalat képviselt. Fő célja tiszta, biztonságos és fenntartható energia biztosítása a jövő generációi számára. Támogatja az energiahatékonyságot, a megújuló energiaforrások használatát, és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését. Nemcsak a kis és középvállalkozásainkat tudjuk segíteni ezzel a programmal, de serkenteni tudjuk az innovatív megoldásokat, munkahelyet teremtünk, valamint támogatni tudjuk az oktatás és kutatás kérdéskörét is. Mindezek ellenére a következő támogatási rendszerben sajnos nem kapott specifikus helyet a program. Ezért szeretném a Bizottságot felkérni arra, hogy tegyenek meg mindent azért, hogy ez a program tovább tudjon működni. Úgy gondolom, hogy a Fukushima okozta aggodalmak ellenére az atomenergiát is az intelligens energiák közé sorolhatjuk. Bizonyított, hogy az atomenergia képes korlátlan, tiszta, biztonságos és szén dioxid kibocsátással nem járó energiatermelésre. Ilyen energiaforrás lehet jövőben az ITER projekt eredményeként a fúziós reaktor is. A nukleáris energiának ezért stabil helyet kell kapnia az Intelligens energia programban.